Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren! Als Österreicherin beschäftigt mich im Zuge dieses Berichts vor allem die Lage der Bewohner und Bewohnerinnen der Bergregionen. Die Landwirtschaft ist, wie in der Erklärung bereits festgestellt wird, Hauptwirtschaftszweig in diesen Regionen. Statistisch gesehen verlassen in Österreich täglich 13 Bauern ihren Hof. Besonders betroffen sind also die Kleinbetriebe. Insgesamt haben wir heute nur mehr halb so viele landwirtschaftliche Betriebe wie 1950. Bei den Bergbauern kommt noch erschwerend hinzu, dass sie bei weitem nicht so leistungsfähig sind wie die Höfe in den Tälern. Ihre Produkte sind aufgrund der hohen lagebedingten Transportkosten auf dem Markt kaum konkurrenzfähig. Traditionen verpflichten. Das Leben von Bäuerinnen und Bauern wird durch das gemeinsame Leben und Arbeiten mehrerer Generationen geprägt. Dies ist heute in unserer gesellschaftlichen Entwicklungssituation eine Einzigartigkeit, die unbedingt erhalten werden muss.